Collega's, laten wij eerlijk zijn, dit is een heel mager akkoord.

En nu, bijna 40 jaar later moeten wij concluderen dat duurzaamheid, dat milieu, dat sociale rechten eigenlijk nog steeds onvoldoende plek hebben in ons wereldwijde economische systeem. Natuurlijk zijn er stappen gezet, de commissaris heeft het al gezegd, bijvoorbeeld op het gebied van het mariene milieu. Maar nu zal het vooral aankomen op de wil om vage bewoordingen om te zetten in concrete daden. En, collega's, sommigen van u zullen het niet willen horen, maar daarbij heeft ook het bedrijfsleven een rol te spelen, bijvoorbeeld bij het ontwikkelen en opstellen van ambitieuze duurzaamheidscriteria. De Europese Unie, mijnheer de commissaris, moet het voortouw nemen bij de omzetting van deze nogal vage bewoordingen in concrete acties. Maar dan wel op zo'n manier dat wij de rest van de wereld ook aanzetten tot actie. Internationaal, want bijvoorbeeld onze discussie over de vraag of wij van 20 naar 30 CO 2 uitstoot moeten in Europa, dat verschil staat gelijk aan 1,7 dagen uitstoot in China. Internationaal dus! Ik wens de Europese Commissie daarbij veel succes en ik wens ons daarbij veel succes.